Domnule președinte, intervenția mea de astăzi vizează o țară aflată în imediata noastră vecinătate din Parteneriatul estic. În Uniunea Europeană avem 24 de limbi oficiale. Se pare însă că, pentru autoritățile de la Kiev, nu este suficient că limba română este limbă oficială a Uniunii Europene și, prin legea educației modificată în 2017, prin care li se interzice minorităților accesul la limba maternă, se întâmplă un lucru extrem de grav minoritatea română se confruntă cu o teză pe care Uniunea Sovietică a creat o, și anume că limba română nu este altceva decât o limbă străină pentru românii de acolo și că aceștia vorbesc un grai numit limba moldovenească.